Ich habe der Entlastung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen EASO zugestimmt und freue mich über die Verbesserung der finanziellen Ausstattung im Vergleich zum Jahr

Das EASO braucht eine solide finanzielle Basis, denn im Zuge einer notwendigen gemeinsamen EU Asylpolitik wird diese Behörde hoffentlich eine wichtige Rolle spielen. Die Bearbeitung der Asylfragen und ─anträge muss zügig erfolgen, und auch die Verteilung der Flüchtlinge auf die EU Mitgliedstaaten benötigt professionelle Behörden, und als solche sehe ich das EASO.